C'est la peine ahurissante qui a été prononcée au mois de mars dernier contre ces trois jeunes Laotiens coupables d'avoir posté des commentaires négatifs sur Facebook à l'encontre du régime, l'un des plus répressifs de cette région.

Ils dénonçaient la situation des droits de l'homme dans le pays, la déforestation aussi et la corruption abusive.

C'est cette situation des droits de l'homme au Laos, pays dont on ne parle jamais dans cet hémicycle, dont on ne parle jamais tout court, que nous dénonçons ici.